Nervös standen die Kinder auf der Schulbühne im Rampenlicht. Stichwort Rampenlicht schon sind wir bei einem Thema, das im Zuge der Ökodesign Richtlinie wichtig wird.

All das dürfen wir nicht einem fadenscheinigen Energiespardiktat unterwerfen. Wir dürfen es nicht, weil wir das Licht der Kunst unnötig einschränken, dem Spot den Saft abdrehen. Und wir sollten das nicht tun, weil wir kleine Bühnen, Verein und kommunale Träger damit überfordern. Es stimmt Keiner muss wegen der Richtlinie alte Leuchten von den Traversen nehmen. Trotzdem, wann immer sie einzelne Leuchten auswechseln, kommt lichttechnisch das ganze System aus dem Gleichgewicht. Es gibt viele Lampen und Lichteffekte, die es nach der neuen Regel dann gar nicht mehr gäbe. Herr Kommissar Cañete, lassen Sie uns einen Weg finden, um das Rampenlicht zu retten, nicht nur für die Kinder.